Panie Przewodniczący! Dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego potrzebujemy dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego, a do tego konieczne jest odpowiednie środowisko prawne. W wielu przypadkach mamy instrumenty prawne, ale nie mogą być one w pełni wykorzystane, bo nie są wdrażane przez państwa członkowskie. Przykładem może być dyrektywa usługowa, która dotyczy usług odpowiadających za 75 PKB Unii. Jej potencjał jest ogromny. Uważam za bardzo istotne, że projekt rezolucji odnosi się do deficytu implementacji, gdyż uznaję to za główny problem, jeżeli chodzi o niepełne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. To ważne, że Komisja Europejska jest aktywna i w zeszłym tygodniu przyjęła pakiet dotyczący wdrożenia dyrektywy usługowej, zauważając, że wdrożenie dyrektywy wygeneruje w najbliższych 5 do 10 latach dodatkowo około 1 PKB całej Unii, a jeżeli państwa członkowskie będą bardziej zaangażowane w proces implementacji,

Zatem państwa członkowskie muszą ambitnie potraktować wdrażanie dyrektywy, ale też skupić się na zidentyfikowaniu obszarów, gdzie postęp mógłby się jeszcze dokonać, czyli np. powinny upewnić się, że żadne zakazane wymogi nie są stosowane, a tam, gdzie to możliwe, usuwać wymogi podlegające ocenie. Wspomniałam o implementacji dyrektywy usługowej, ale to dotyczy też innych obszarów, jak choćby zamówień publicznych, nad którymi obecnie pracujemy.